til að fara yfir aðalatriði skýrslu hans fyrir árið tvö þúsund og fimm og helstu niðurstöður hennar þetta hefur komið fram hér í umræðunni venja er fyrir því að nefndin fundi með umboðsmanni þegar skýrslan er lögð fyrir þingið í inngangskafla skýrslunnar er farið yfir helstu viðfangsefni umboðsmanns og starfsfólks hans á árinu tvö þúsund og fimm en ákvæði stjórnsýslulaga eru af eðlilegum orsökum þau lagafyrirmæli sem eru fyrirferðarmest í starfi umboðsmanns alþingis markmið þeirra er eins og kunnugt er að auka réttaröryggi borgaranna í samskiptum þeirra við stjórnvöld umboðsmaður lagði áherslu á það á fundi sínum með nefndinni að nauðsynlegt væri að koma betra skipulagi á störfin í stjórnsýslunni með réttaröryggissjónarmið að leiðarljósi og lét þess getið að starf hans væri að stórum hluta aðhaldsstarf gagnvart stjórnsýslunni og vegvísir til umbóta mikilvægi umboðsmanns alþingis verður ekki vanmetið í þessu sambandi hann hefur náð miklum árangri í störfum sínum því í miklum meiri hluta tilvika er tekið mark á ábendingum hans nær undantekningarlaust er það þetta má meðal annars sjá á yfirliti á blaðsíðu þrjátíu og sex í skýrslunni þar sem kemur fram að einungis eitt stjórnvald hafi ekki farið eftir tilmælum umboðsmanns samkvæmt ályktun hans á árinu tvö þúsund og fimm eins og segir í skýrslunni er stærsti einstaki málaflokkurinn sem umboðsmaðurinn fæst við tafir á afgreiðslu mála hjá stjórnvöldum við höfum gert þetta að umtalsefni hér á fyrri þingum þegar við höfum haft skýrslu umboðsmanns til meðferðar hér á þinginu eða til umfjöllunar það verður að segjast eins og er að þetta er auðvitað óviðunandi ekki síst í ljósi þess að umboðsmaður alþingis hefur vakið athygli á því að það geti í sjálfu sér verið eðlilegar skýringar á því að mál taki lengri tíma heldur en lög kveða á um eða stefnt er að að einstök mál eigi að taka til sín í tíma en þá skiptir máli að viðkomandi einstaklingar séu upplýstir og það kostar stjórnvöld sannarlega ekki mikið að gera grein fyrir því með einfaldri bréfasendingu að málið hafi verið móttekið það sé í farvegi og verði ekki því miður afgreitt innan tilskilins frests það er í sjálfu sér þetta litla atriði sem svo miklu máli skiptir sem við höfum verið með hér til umfjöllunar í tengslum við tafir í stjórnsýslunni ég hlýt að þurfa að lýsa miklum vonbrigðum með að við skulum ekki vera að sjá hraðari þróun í rétta átt en raun ber vitni það kemur jafnframt fram í skýrslunni að breytingar á verkefnum og verklagi innan stjórnsýslunnar endurspeglist gjarnan í þeim málum sem umboðsmaður alþingis fær til meðferðar hér í umræðunni í dag hefur verið komið aðeins inn á fangelsismálin það er nefnilega þannig að í skýrslunni segir að skráðar kvartanir vegna fangelsismála hafi verið tíu árið tvö þúsund og fimm en tuttugu árið tvö þúsund og fjögur samkvæmt upplýsingum sem umboðsmaður veitti allsherjarnefnd á fundi sínum með nefndinni í vikunni hefur orðið framhald á þessari jákvæðu þróun á líðandi ári umboðsmaður benti sérstaklega á málefni fanga sem dæmi um mál sem væru í réttum farvegi og sagði að fangar og aðstandendur þeirra hefðu miklar væntingar til breytinga sem verið væri að gera bæði á sviði stjórnar fangelsismála og nýs lagaumhverfis en að sjálfsögðu verður áfram fylgst með þróun á þessum vettvangi umboðsmaður gerir stjórnsýslumat vegna lagafrumvarpa að sérstöku umtalsefni í skýrslu sinni hann varpar fram þeirri hugmynd að við framlagningu lagafrumvarpa á alþingi mundi fylgja þeim nokkurs konar stjórnsýslumat auk þess kostnaðarmats sem fylgir öllum stjórnarfrumvörpum sem lögð eru fram þar kæmi fram greining á áhrifum frumvarpsins á verkefni stjórnsýslunnar og hvaða breytingar þurfi að gera þar svo sem á verklagi og fjölda starfsmanna ef frumvarpið væri afgreitt í óbreyttri mynd einnig gæti slíkt mat falið í sér greiningu á samspili verkefna og ákvarðana sem viðkomandi frumvarp fæli í sér við almennar reglur stjórnsýslu og upplýsingalaga umboðsmaður bendir á að með þessum hætti ætti stjórnsýslan auðveldara með að átta sig á því fyrirfram hvernig bregðast ætti við nýjum verkefnum og alþingi ætti auðveldara með að átta sig á því hvort frumvarpið væri til einföldunar í stjórnsýslunni eða hvort tilefni væri til að auka við umfang hennar ég vil að segja að það er þakkarvert að í skýrslu umboðsmanns sé ekki eingöngu bent á vandamál sem eru til staðar við framkvæmd stjórnsýslunnar heldur einnig bent á mögulegar leiðir til úrbóta ég hygg að það sé ástæða fyrir þingið til að taka það til skoðunar hvort stjórnsýslumat á borð við það sem ég hef hér tekið til umfjöllunar og rætt er í skýrslu umboðsmanns gæti komið til álita við undirbúning lagasetningar þannig gætu menn mögulega betur gert sér grein fyrir því fyrirfram hvaða afleiðingar löggjöf sem verið er að setja hefur sannarlega þekki ég dæmi þess úr störfum mínum í fjárlaganefnd að það er oft skortur á því að þingið hafi gert sér grein fyrir því fyrirfram hvaða afleiðingar lagasetning hefur í þessu tilliti bæði á það við um umfang þeirrar starfsemi sem verið er að setja af stað og eins hreinan stofnkostnað og annað þess háttar ætli nýjasta dæmið sem ég er með í kollinum sé ekki landbúnaðarstofnun um einmitt þetta sem er einmitt á fjáraukalögum núna þannig gætu menn sem sagt séð þessi mögulegu vandamál fyrirfram þetta myndi því gagnast alþingi sem tæki til að rækja enn betur eftirlits og aðalhlutverk sitt með framkvæmdarvaldinu

yfir opinberu eftirlitsnefndirnar og síðan þá lagasetningu sem þar gildir ég held að það sé sannarlega ástæða til að kalla eftir því hjá ríkisstjórninni hvort hún ætli að fara að tilmælum þeirrar nefndar sem tók áhrif laga um opinberar eftirlitsreglur og störf ráðgjafanefndar sem starfa samkvæmt lögum árin tvö þúsund og tvö til tvö þúsund og fimm til skoðunar um að hnykkja á reglunum með sérstakri ríkisstjórnarsamþykkt eins og sú nefnd hafði lagt til á fundi með umboðsmanni var nokkuð rætt um aðgengi borgaranna að dómstólunum og í tengslum við ákvarðanir stjórnvalda það kom fram í umræðu í nefndinni að það væri möguleg ástæða til að virkja dómskerfið betur í þessu sambandi en ég ætla hér að lokum að koma aðeins inn á tvær frumkvæðisathuganir ber kynntar voru nefndinni þær varða annars vegar skráningu og afgreiðslu mála hjá þrjátíu og tvö stjórnvöldum samanber eftir árin tvö þúsund og þrjú til tvö þúsund og sex og hins vegar afgreiðslutíma fjörutíu og átta sjálfstæðra stjórnsýslu og úrskurðarnefnda í fyrri athuguninni kemur fram að stjórnvöld skrá mál alla jafna með skipulegum hætti og af könnun á afgreiðslu erinda má ráða

svari erindum innan eðlilegra tímamarka og einhver dæmi finnast um að mál hafi hreinlega dagað uppi þá er rétt að geta þess að þeim stjórnvöldum sem fylgja skráðum reglum um málshraða fjölgaði nokkuð meðan á athuguninni stóð þannig höfðu tvö ráðuneyti sett sér skráðar reglur um málshraða árið tvö þúsund og sex í stað einskis áður sex fylgdu viðmiðun um málshraða bæði árið tvö þúsund og tvö og tvö þúsund og sex en fjögur höfðu hvorki reglur né viðmið árið tvö þúsund og sex í stað sex ráðuneyta árið tvö þúsund og tvö í seinni athuguninni segir síðan að fjöldi erinda sem sjálfstæðum stjórnsýslu og úrskurðarnefndum berast sé stöðugur og heldur vaxandi helmingur nefndanna hefur lögmæltan afgreiðslutíma og þessar nefndir afgreiddu tæpan helming þeirra mála sem þeim bárust innan frestsins í athuguninni komu fram vísbendingar um að málsmeðferðartími sjálfstæðra stjórnsýslu og úrskurðarnefnda sé almennt að lengjast umboðsmaður bendir á að hans mati hafi verið ástæða til að tilkynna málsaðila um tafir á vinnslu hátt í átta hundruð mála á þeim tímabilum sem könnunin tók til það var hins vegar einungis gert í sjötíu og fimm málum ég var búinn að víkja að þessu hér fyrr í minni ræðu það er sem sagt þannig hjá nefndunum að í minni en tíu prósent tilvika hefur þessari tilkynningaskyldu verið sinnt könnun umboðsmanns sýnir glögglega að víða er pottur brotinn í störfum þeirra nefnda sem hún tekur til og rétt að huga vel að því með hvaða hætti sé unnt að bæta málsmeðferð hjá nefndunum ég vil leyfa mér að velta því upp hvort við eigum hugsanlega bara að taka þetta fyrirkomulag til endurskoðunar í heild sinni hér í umræðunni hefur áður verið vakin athygli á því hve mjög nefndunum hefur fjölgað það verður ekki annað sagt en að með þessari miklu fjölgun nefndanna hefur verið mörkuð ákveðin stefna mál hafa verið færð í ríkum mæli úr ráðuneytunum til nefnda sem eiga þá að taka mál til úrskurðar sem áður voru afgreidd í ráðuneytunum að stórum hluta til þessi úttekt þessar niðurstöður sem við höfum nú fyrir framan okkur benda til þess að það hefur eitthvað farið úrskeiðis á þessari vegferð það er eitthvað sem ekki er að ganga upp í þeirri hugmyndafræði sem liggur þessu að baki ég vil leyfa mér að efast stórlega um að þeirri fagmennsku og þeim málshraða sem hlýtur að hafa verið stefnt að með þessari stefnumörkun verði náð með þessu fyrirkomulagi þess vegna hlýtur það að koma til skoðunar ýmist að stórfækka þessum nefndum þá ýmist með sameiningu eða með því að fella þær hreinlega niður og færa verkefnin aftur til ráðuneytanna mögulega mætti

eða hreinlega að greiða aðgengi borgaranna að dómstólunum með þau mál sem þarna er verið að úrskurða um

hjá embætti umboðsmanns alþingis og sérstaklega vil ég taka fram að mér finnst öll framsetning í skýrslunni vera til mikillar fyrirmyndar og skýrsla eins og þessi sem mjög auðvelt er að gera óaðgengilega og þurra er gerð mjög aðgengileg og skýr með inngangi í skýrslunni og þeim töflum og súluritum og öðrum myndskýringum sem